Chcel som povedať jednu dôležitú vec. Ak sme sa v tomto Parlamente zhodli, že informácia pre konzumenta na potravinách musí byť vylepšená, zrozumiteľná a čitateľná, o koľko viac my musíme mať informáciu pre pacienta na príbalovom letáku, ktorá bude zrozumiteľná,

Chcem poblahoželať kolegyni Linde McAvan, ktorá urobila veľký krok dopredu tým, že všetky sily tohto Parlamentu dala na revíziu tohto materiálu, ktorý zlepší vyhliadky pacientov nebyť liečený nesprávnymi liekmi. Ako je možné, že veľa rokov bol predpisovaný liek Mediator, ktorý dokonca mal také vedľajšie účinky, že sa odhaduje, že možno až dvetisíc ľudí zomrelo na podanie tohto lieku? A okrem toho bol predpisovaný aj celkom iným spôsobom, nie na diabetes typu 2, ale bol predpisovaný na anorexiu.